þingmanni fyrir ágæta ræðu hann vill styrkja alþingi og svo framvegis þá kemur fyrsta spurningin sem ég beindi hér áður að og það er varðandi kattasmölun sem er ekkert annað en flokksræði hvað hann haldi um slíkt og ef þessi kattasmölun hefði borið árangur og orðið sauðasmölun sætum við uppi með samþykkt icesave þannig að það skiptir verulegu máli að styrkja alþingi þar sem háttvirtur þingmaður talaði nokkuð um einkavæðingu finnst mér að þurfi nú að fara að tala um hina fyrri og hina seinni því að það er búið að einkavæða tvo banka og það er óvíst um eigendur þeirra og það er skiljanlegt ég vil spyrja háttvirtan þingmann hefur eitthvað breyst í regluverkinu varðandi hlutafélög sem gerir það að verkum að það nákvæmlega sama geti ekki gerst varðandi eins og icesave eða krosseignarhald eða lánveitingar og svo framvegis í þessum nýju bönkum hefur eitthvað verið gert í því og hvað hann telji um það síðan er einn banki eftir sem er ríkisbanki sem er nýi landsbankinn

hvað segir háttvirtur þingmaður um tengsl stjórnmálamanna og fjármálafyrirtækja til dæmis setu stjórnmálamanna í fjármálafyrirtækjum á grundvelli þess að að þeir eru stjórnmálamenn en ekki sem eigendur